Secondo queste risorse devono essere destinate ad affrontare la povertà, le disuguaglianze, le cause alla radice delle migrazioni, e non certo al all'esternalizzazione delle nostre frontiere. Vorrei capire cosa intende la Commissione quando dice che uno degli obiettivi è aiutare questi paesi a gestire meglio i flussi. Fornire ai giovani istruzione per realizzare il loro potenziale e creare opportunità di lavoro questo serve per promuovere uno sviluppo sostenibile. Alzare muri, invece, aumenta solo le disuguaglianze. Il fine ultimo della politica di sviluppo dell'UE, come sancito dall'articolo 208 del trattato, deve essere la riduzione e l'eliminazione della povertà. Bisogna poi assicurare il rispetto dei diritti umani come condizione, non come un optional per evitare che questi fondi vadano nelle mani di regimi liberticidi. Da ultimo, non vorrei che la moltiplicazione di questi strumenti di emergenza si traducesse in un abbandono del metodo comunitario e anche dell'unità di bilancio. Questo Parlamento deve avere pieno e democratico scrutinio e lo stesso vale anche per il coinvolgimento della società civile nell'implementazione di questo strumento.